Par conséquent, il s'agit de faire en sorte que l'Europe n'apparaisse pas comme une Europe offerte, mais comme une Europe ouverte, ce qui entraîne comme conséquence immédiate que nous revendiquons le droit pour les entreprises européennes de mener leurs activités dans des conditions de concurrence